Vážený pán predsedajúci, za správu som hlasovala, lebo iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí prináša aj pozitívne výsledky a treba v tomto programe pokračovať. Je však dôležité, aby sme kontrolovali využívanie prostriedkov na tento program, upozorňovali na jeho nedostatky a navrhovali zlepšenia.

Upozorňuje na viaceré nedostatky, od nepripravenosti členských štátov čerpať prostriedky cez nedostatočnú metodiku na určenie cieľových skupín programu až po sklon nahrádzať vlastné financovanie opatrení na podporu mladých nezamestnaných európskymi zdrojmi. Správa Dvora audítorov ukazuje, že v naplnení tejto iniciatívy, v naplnení tohto programu máme ešte veľké rezervy.